Señor presidente, primer ministro Michel, aunque le hemos escuchado con mucho interés, no le hemos oído una palabra sobre un pilar europeo en el que una vez Bélgica estuvo a la cabeza el espacio de libertad, justicia y seguridad y la cooperación judicial activa entre Estados miembros ―basada en el mandato europeo―, de confianza mutua y reconocimiento mutuo, de resoluciones judiciales, para evitar la impunidad sobre la base del cruce de las fronteras o de la complejidad y heterogeneidad de las legislaciones penales. En el espacio de libertad nos necesitamos unos a otros porque ―como dijo el legendario primer ministro belga Paul Henri Spaak― no es verdad que la Unión Europea esté formada por países grandes y por países pequeños, todos somos pequeños para atender los grandes retos de la globalización, solo que algunos lo saben y otros todavía no.